We denken dat we hier in Europa meer moeten doen aan de aanpak van migratie.

Ik heb vorige week een boek uitgegeven over tienduizend niet begeleide minderjarige asielzoekers die vermist worden in Europa, ook in ons land. Daarom zou ik uw steun willen vragen.

Verdedig de beslissingen in de Europese Raad om mensensmokkelaars harder aan te pakken en kinderen in migratie te beschermen.